Domnule președinte, susțin și eu solicitarea Suediei, formulată în decembrie anul trecut, de a suspenda, pentru douăsprezece luni, obligativitatea de a primi cote de refugiați, așa cum a fost convenită de Consiliu. Suedia a primit peste 160 de mii de refugiați numai în 2015 și această situație a pus o presiune colosală pe sistemul de azil suedez, evident cu consecințe negative asupra capacității de a procesa cererile celor care solicită protecție internațională.